Parece una cosa elemental, pero muchas veces, en el pasado, no lo hemos visto. Quiero agradecer también que el Presidente en ejercicio del Consejo haya venido a explicar su posición, por incomprensible que muchas veces esa posición le parezca al Parlamento, pese a que, sin embargo, en muchos casos y en muchos aspectos, no está tan lejana de nuestra manera de pensar y de nuestros objetivos, que son luchar contra la crisis y favorecer el crecimiento y el empleo en la Unión Europea. La Comisión Europea sí ha hecho bien su trabajo y ha sido un trabajo consistente y consecuente. No tiene mucho sentido ampliar los créditos de compromiso cuando no hay créditos de pago suficientes para hacerles frente.